Monsieur le Président, demain, après deux ans de travaux, la réforme de la politique régionale sera enfin votée. C'est un rendez vous politique à ne pas manquer si l'on tient à valoriser l'action européenne auprès des citoyens sur l'ensemble de notre territoire. Cette réforme prévoit des avancées par rapport à la programmation actuelle.

La réforme sera également beaucoup plus écologique, notamment grâce au FEDER, qui investira massivement dans la transition écologique et moins dans les grands projets d'infrastructure inutiles. Elle sera aussi plus équitable, grâce à la création d'une catégorie de régions en transition. Elle sera, enfin, plus humaine, grâce à l'action du Fonds social européen, qui servira non seulement à l'insertion par l'emploi, mais aussi à la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes, deux fléaux, qui explosent aujourd'hui avec la crise.

Chers collègues en votant le compromis sur le budget pluriannuel, le Parlement vient de sacrifier la politique de cohésion sur l'autel de l'austérité.

Schulz, qui, par le changement de procédure sur le vote, nous lie les mains et muselle ainsi le débat démocratique.

Le compromis est inacceptable. En liant le versement des fonds à la maîtrise des déficits publics, elle prend en otage les régions, alors qu'elles ne sont pas responsables de la gouvernance économique de leur État.

Ne privons pas le Parlement de voter demain cet amendement! Nous, les écologistes, ne fléchirons pas. Nous ne pourrons pas cautionner ce message de résignation devant les citoyens européens.